Panie Przewodniczący! Uważam, że jest głęboko niestosowne debatować nad prawami zwierząt w sytuacji, kiedy w Europie nie są chronione prawa nienarodzonych ludzi. Można zabijać nienarodzonych ludzi, a będziemy się użalać nad zwierzętami. Pomijam już nawet słuszność tej rezolucji, bo samo pisanie rezolucji jest bezsensownym sposobem prowadzenia polityki, jest to zaśmiecanie ustawodawstwa aktami, które nic nie wnoszą, bo to nie jest legislacja, to są tylko opinie, to jest felietonistyka.